Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich wende mich mit großer Besorgnis an die Europäische Kommission, da ein Mitgliedstaat der Europäischen Union nach meinem Dafürhalten gegen den Vertrag der Europäischen Union und seine Grundrechte verstößt. Das neue bulgarische Parlament will mit einer sozialistisch nationalistischen Mehrheit das Generaldirektorat zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens mit dem Geheimdienst zusammenlegen, der sogenannten Staatlichen Agentur für Nationale Sicherheit. Unabhängige internationale Experten, die in Bulgarien arbeiten, äußern ihre größte Besorgnis, da hiermit sowohl die parlamentarische Kontrolle als auch die öffentliche Kontrolle in Zukunft nicht mehr stattfinden kann. Die Abstimmungen finden regelrecht in einer Nacht und Nebel Aktion und ohne jede öffentliche Beteiligung statt. In den letzten Jahren hat Bulgarien mühselig Fortschritte gemacht im Bereich der Bekämpfung der organisierten Kriminalität, des Menschenhandels und vieler Dinge im Bereich der inneren Sicherheit.

Aus diesem Grund bitte ich die Europäische Kommission, diesbezüglich tätig zu werden.